Domnule președinte, am citit cu atenție acest raport de 13 pagini și trebuie să spun că sunt dezamăgită văzând că doar un rând și jumătate, la articolul 24, vorbim de IMM uri. Eu cred că toți de aici știm că nu există încă o creditare a IMM urilor în statele membre, deși ponderea în economia noastră, în piața internă, sunt IMM urile. Vreau să mă adresez domnului Draghi, dacă poate să ne spună la cuvântul de final dacă își propune ceva BCE legat de posibilitatea practică, nu teoretică, de creditare a IMM urilor. În raport este prevăzut, sigur, deficitul de productivitate în zona euro și, mai ales, cumva mă îngrijorează că se estimează că acest deficit merge până în 2020. Poate BCE să facă ceva să nu se adeverească acest lucru, adică să nu mergem cu deficit până în 2020? Sigur, m ar preocupa să știu și să spun celor care m au ales dacă studiul de impact asupra politicilor monetare îl puteți transmite în mod transparent, să putem să știm și să informăm cetățenii, pentru că aici vorbim de țări în zona euro și țări care nu sunt încă în zona euro.